Așa cum au solicitat și colegii mei, cred că trebuie să înceteze arestarea și prezentarea unor deținuți de acest fel în fața unor tribunale militare. Nu asta este democrația.